d'agir en nommant les atrocités, en les dénonçant, en les condamnant. Oui, condamnons les exactions, les discriminations et les crimes commis à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas, qui sont encouragés par les mouvements ultranationalistes birmans et qui sont perpétrés par l'armée. Dénonçons la passivité coupable du gouvernement et en particulier de la lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kiy, lauréate également du prix Sakharov et devenue aujourd'hui indigne de ce prix que nous lui avons attribué. Alors, adoptons la résolution commune dans laquelle nous appelons à la fin de ces massacres.